Señor presidente, cuando este Parlamento concedió el Premio Sájarov a la oposición venezolana, adquirió con la democracia de Venezuela un compromiso muy particular. El próximo día 20 de mayo se van a celebrar en Venezuela unas falsas elecciones, y nosotros debemos intentar que esas elecciones no se produzcan. Por eso, nuestra mejor ayuda es votar aquí una resolución que diga tres cosas primero, que no vamos a reconocer el resultado de unas elecciones falsas segundo, que instamos al régimen de Maduro a que no celebre las elecciones y dialogue con la oposición para construir una democracia de todos los venezolanos y tercero, que no deben ir observadores internacionales, y menos de la Unión Europea, a ser cómplices de lo que Maduro intenta con esas elecciones. Hoy Maduro ha sido elegido en unas elecciones reconocidas por todos. El Maduro de después del 20 de mayo será un gobernante todavía más ilegítimo de lo que lo es en la actualidad. Mantengamos nuestro compromiso con la oposición venezolana como nos marca el Premio Sájarov.